Het belang van het systeem kan aldus niet onderschat worden. Ik stem volmondig in met de praktische verbeteringen die dit voorstel naar voren schuift, van automatische kruiscontroles met andere databanken en toegang voor rechtshandhavingsautoriteiten, tot het opslaan van informatie die de terugkeer van illegalen moet vergemakkelijken. Elke hervorming die de gebreken van de huidige databank kan wegwerken, zodat het nog nuttiger en doeltreffend wordt, kan op onze steun rekenen.